W wielu państwach członkowskich zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnych samorządów wprowadzone zostały Karty Dużych Rodzin.

Każda z tych kart w różnym zakresie uprawnia rodziny do korzystania z ulg przyznanych im przez podmiot wprowadzający kartę. Niestety dotychczas brak jest ogólnoeuropejskiej regulacji, która rodzinom wielodzietnym przyznawałaby takie same uprawnienia w całej Unii. W moim przekonaniu zarówno Parlament Europejski, jak i Komisja powinny premiować rodziny wychowujące wiele dzieci poprzez stworzenie przynajmniej ogólnych zasad dla wprowadzenia Europejskiej Karty Dużych Rodzin. Dlatego, uznając potrzebę zarówno dowartościowania rodzin wielodzietnych w coraz bardziej starzejących się europejskich społeczeństwach oraz tego, że Europejska Karta Dużej Rodziny stanowiłaby skuteczny instrument realizacji polityki prorodzinnej w całej Wspólnocie, gorąco apeluję do Komisji o niezwłoczne podjęcie działań w tym zakresie.